Madame la Présidente, mes chers collègues, s'il faut se réjouir que l'ensemble de la classe politique européenne s'intéresse aujourd'hui à l'écologie, on ne peut pas nier le caractère opportuniste de l'affichage politique qui en est fait, depuis des années, avec un arrière goût incontestable de La prise de conscience de l'urgence climatique et écologique a malheureusement permis de donner une caution morale à des coups de force politique et à une prise d'otage des nations européennes. À défaut d'être environnementale, la réponse a été fiscale, pour mieux ponctionner les peuples, et morale, pour mieux imposer l'immigration de masse et les réfugiés prétendument climatiques. Sans culpabiliser sans cesse les citoyens européens, notamment les plus modestes, c'est bien les orientations de leurs dirigeants nationaux et européens qu'il faut aujourd'hui condamner et changer. C'est bien l'ensemble du logiciel politique, idéologique et économique qu'il faut réformer pour répondre à cette évidente urgence sanitaire, environnementale et morale. Tout cela passe évidemment par une remise en cause de tous les traités de libre échange et le rétablissement de la souveraineté de tous les peuples européens.